Auch ich halte die Versuche für völlig inakzeptabel, und ich will noch ein Argument hinzufügen Die Grenzwerte für Feinstaub, Stickoxide und andere Schadstoffe sind so berechnet, dass auch gesundheitlich anfällige Menschen ältere Menschen, asthmakranke Kinder und so weiter über einen längeren Zeitraum keinen Schaden nehmen, wenn sie den Belastungen ausgesetzt sind. Wie man dann an Affen oder auch an gesunden Probanden testen kann wenige Stunden und daraus Erkenntnisse ziehen kann, dass die Werte vielleicht nicht in Ordnung sind, das erschließt sich mir nicht. Insbesondere gibt es ja auch Regeln, wann man überhaupt Tierversuche machen kann. Ich halte das überhaupt nicht für akzeptabel, dass man hier Tierversuche gemacht hat, und auch die gesunden Probanden mir erschließt sich nicht, was überhaupt der Sinn sein sollte. Deswegen stimme ich der Einschätzung zu, dass das völlig inakzeptabel war und dass wir das deutlich kritisieren müssen. Es geht um Langzeitbelastung, und deswegen dürfen wir jetzt auch bei der Frage, wie wir die Schadstoffe in den Griff kriegen, nicht kurzfristige Maßnahmen machen, die vielleicht sogar kontraproduktiv sind. Wenn man eine Straße sperrt und die Leute fahren dann einen Umweg, der vielleicht viel länger ist, dann ist das nicht der Sinn.

Da habe ich die Kommission schon mal aufgefordert, etwas zu tun die Antwort war nicht sehr überzeugend. Und beispielsweise bei den Schiffsmotoren Es ist unglaublich, dass Schiffe immer noch den letzten Dreck verbrennen, in den meisten Fällen ohne wesentliche Abgasreinigung.